Nous voyons bien combien il est important de réfléchir à une meilleure organisation des chaînes de valeur et à une relocalisation d'un certain nombre d'activités. Ces propos de notre ministre donnent corps au discours que Marine Le Pen tient sur le localisme depuis des semaines et des mois. Mais, au delà de cet aveu de M. Le Maire, l'épidémie de coronavirus est pour l'Union européenne un révélateur de la primauté de l'Europe des nations. Quand la santé de la population est en danger, vers qui les peuples se tournent ils? Vers les nations. Qui peut agir vite et efficacement? Les nations. Qui contrôle les frontières? Les nations. Qui décide du confinement? Les nations. Les nations et non pas l'administration de la Commission, ne vous en déplaise. Et cela, même si M. Lenarčič fait entendre sa voix. La France va manquer de masques. Elle a décidé, le 4 mars, de réquisitionner les masques produits chez elle. Le 6 mars, M. Lenarčič a critiqué cette initiative du président de la République française. Même si c'est légal, il y a un risque d'affaiblir notre approche collective et notre capacité collective de faire face à la crise, a t il dit. En Italie, en Allemagne, en France et dans l'ensemble de l'Europe, les peuples